Aber so viele Fragen in 30 Sekunden zu beantworten, das schaffe selbst ich nicht, lieber Kollege Papadimoulis.

Die ist natürlich bei den Umfragewerten, die die griechische Regierung momentan hat, in der Tat auch begründet. Eins wäre doch auch klar Wenn man sich diese Umfragewerte anschaut, wird diese griechische Regierung aller Voraussicht nach auch nicht wieder bestätigt werden.

Aber um auf das zu antworten, was Sie am Anfang gefragt haben Ich glaube persönlich, dass die griechische Regierung weiter liefern muss weniger die Menschen, die Bevölkerung.